Monsieur le Président, avec cette question nous sommes au cœur de la principale contradiction européenne servir les hommes et leurs besoins et construire l'avenir, ou ne s'attacher qu'à la rentabilité financière, aux dividendes, à la concurrence libre et non faussée, qui détruit tout en ne s'appuyant que sur une compétitivité de dumping?

Un secteur qui a permis à de très nombreuses filières de se développer, à la recherche de progresser, aux hommes d'acquérir un savoir faire hors du commun l'automobile, le ferroviaire, le bâtiment, l'emballage, l'agroalimentaire. Un secteur pourvoyeur, directement et indirectement, de millions d'emplois, d'une richesse indispensable pour nos territoires et nos populations. Un secteur qui a fait la grandeur de l'Europe et qui est en grand danger. Vampirisée par la finance et les grands groupes internationaux, notre sidérurgie est au bord d'une crise énorme qui va détruire de nombreuses capacités productrices, verra disparaître des savoir faire, détruira la vie de milliers de salariés.

Il vend à tour de bras, ne gardant que les plus rentables. Dans le même temps, il met en chantier de nombreux hauts fourneaux en Inde, financés par la sueur et le sang des salariés européens qu'ils jettent après les avoir bien exploités. L'indépendance de l'Europe et l'avenir de l'industrie européenne sont en jeu.

Qu'entend faire la Commission? Va t elle se décider à agir pour l'Europe et assumer enfin ses responsabilités en décrétant la sauvegarde de la sidérurgie et de l'industrie grande cause européenne